Millionen Menschen werden zurzeit in China in Lagern gefangen gehalten und systematisch getötet, auf Bestellung geschlachtet, denn die chinesische Regierung betreibt illegalen und menschenverachtenden Organraub.

In China warten Sie durchschnittlich nur zwei Wochen auf ein neues Organ, wenn Sie reich sind, noch kürzer. Zum Vergleich In Deutschland sind es sechs bis acht Jahre.

Tausende von ihnen verlieren jeden Monat ihr Leben auf Bestellung Massenmord.

Hier sind Sanktionen gegen China dringend erforderlich.